herra forseti það er ekki nýtt að samskipti ríkisstjórnar og seðlabanka beri á góma í þessum sölum satt best að segja er það þannig að um nokkurra ára skeið hefur það verið kunnuglegt stef í umræðum um efnahagsmál að þessir tveir aðilar gengu ekki nægilega vel í takt

var það áberandi á árunum tvö þúsund og fimm til tvö þúsund og sjö að ráðgjöf og álit seðlabanka í ýmsum málum gekk talsvert á skjön við það sem ríkisstjórn aðhafðist á sama tíma og það virtist ekki vera um mikla samstillingu kraftanna að ræða núverandi ríkisstjórn hefur á köflum valdið áhyggjum þannig þykist ég muna rétt til dæmis að hæstvirtur forsætisráðherra hafi á einhverju stigi í sumar eða haust tekið þannig til orða að vaxtaákvörðun seðlabanka þá væri óheppileg hæstvirts utanríkisráðherra hefur gengið enn lengra og ítrekað síðsumars og í haust og fram eftir vetri haft uppi opinberar efasemdir um að stýritæki og vopn seðlabankans væru að virka augljóst er að þetta er ekki heppilegt að jafnvel ráðherrar í ríkisstjórn og forustumenn stjórnarflokka dragi þannig í efa beinlínis virkni

eða lýsi sig þeim ósammála

hvernig væri háttað samskiptum ríkisstjórnar og seðlabanka varðandi peningamálastefnuna og hvort fyrirhugaðar væru viðræður milli ríkisstjórnar og bankans um að breyta henni og svarið var stutt og laggott engar slíkar viðræður hafa farið fram og ekkert verið ákveðið um slíkt ég verð að segja að ég varð nokkuð hugsi þegar ég fékk þetta svar og í framhaldinu hvort það væri virkilega svo að enn væru menn ekki að ræða saman með eðlilegum hætti um þessi mál og stilla saman strengi nú er einfaldlega svo komið eða búið að vera um margra mánaða skeið í okkar efnahagslífi að við höfum ekki efni á því að menn gangi ekki í takt og við verðum að grafa gamlar stríðsaxir djúp í jörðu gamlar væringar stofnanakergja eða óheppileg efnahvörf milli manna mega ekki verða til þess að trufla taktinn í hagstjórn í landinu lengur mér þótti því rétt að gefa hæstvirtur forsætisráðherra færi á því með fyrirspurn á alþingi að svara fyrir um það hvernig þessum samskiptum er nú háttað og líka vegna þess að ýmiss konar orðasveimur hefur verið í gangi um að hlutirnir væru þar ekki með eðlilegum ég hef því spurt út í samskiptin fundið orðsendingar nótur og eins hvernig samskiptum seðlabanka og ríkisstjórnar hvað varðar undirbúning að því að auka gjaldeyrisvaraforðann hafi verið háttað